Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, j'espère que vous prêterez attention à mon intervention. Tout d'abord, je vous avoue que nous avons des doutes profonds sur la nécessité affichée par la Commission de développer à toute force le financement des entreprises européennes via les marchés financiers, obligataires et boursiers. Cela est organisé au détriment des financements bancaires traditionnels, des économies européennes et au détriment de la compétitivité des banques européennes. En effet, une révision des règlements sur le fonds d'investissement en capital risque et sur les fonds d'entrepreneuriat sociaux, adoptés il y a seulement quatre ans, nous semble encore prématurée. Le temps aurait dû être donné à ces deux nouveaux labels européens de prendre leur essor progressivement, comme les fonds UCITS auparavant. Mais non, il y a urgence, selon la Commission, qui considère que les fonds regroupés sous ce label ne sont pas assez paneuropéens et seraient de trop petite taille. Or, en matière de capital-risque, la gestion d'un petit nombre de projets est souvent gage de succès.

De même, la connaissance parfaite des conditions économiques, sociales et réglementaires locales est souvent une condition préalable au succès de l'investissement en capital. Des managers de fonds transnationaux sont moins efficaces que des investisseurs en capital risque à spécialité nationale. Mais nous avons une autre préoccupation.

C'est même d'ailleurs le principal apport de ce texte. Cette évolution dénature l'esprit originel du règlement de 2013. Les fonds d'investissement en capital vont ainsi se retrouver noyés au sein des diverses stratégies des mastodontes de la gestion alternative transnationale. Nous craignons également que, au sein des grands gestionnaires alternatifs, les murailles de Chine obligatoires entre les différentes lignes d'investissement et de création de produits financiers titrisés ne soient pas respectées. Pour ces raisons, malgré notre soutien de principe au développement du capital risque, nous nous abstiendrons sur ce texte.